W czasie kryzysu jest szczególnie ważne mówienie o tożsamości europejskiej, o budowaniu jej. Bo mówimy o unii bankowej, mówimy o unii monetarnej, mówimy o unii politycznej, ale nic z tego nie uda nam się osiągnąć tak na trwałe, jeśli nie będziemy wzmacniali tej tożsamości.

Bo to nie jest tylko prawo do przemieszczania się każde obywatelstwo pociąga za sobą obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest ale też przywilejów obowiązek do głosowania.

I myślę, że na to musimy położyć bardzo duży nacisk, bo są ludzie, których ja sama spotkałam którzy nie wiedzą, że w ogóle mogą uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście, że budżet na ten rok mamy mały, ale myślę, że my jako europosłowie musimy sami zacząć myśleć o tym, jak komunikować i co komunikować.